Frau Präsidentin! Flucht und Migration gehören zu den großen Herausforderungen unserer Zeit auch für uns. Dieses Parlament hat sich nach schweren Verhandlungen auf eine Reform des Dublin Systems verständigt mehr gemeinsame Verantwortung, Staaten mit Außengrenze nicht allein lassen. Doch es fehlt eine Position des Rates. Der Eindruck Zu viele ergeben sich den lauten Rufen von Populisten und Extremisten. Öffentlich erkennbar Abschottung, Zäune, Türkei Deal, Vereinbarung mit Libyen, Forderungen an Transitländer. Mit Blick auf Armutsmigration müssen wir gemeinsam mit den Herkunftsländern erreichen, dass diese ihre Bürger zurücknehmen und weniger Menschen auf der Suche nach einer Perspektive ihr Land verlassen.

Wir müssen im Dialog mit diesen Staaten bei Entwicklung, Handel, Visa und anderen Bereichen zu neuen Lösungen kommen. Der Rat könnte da vielleicht konkrete Vorschläge machen.